Madame la Présidente, c'est avec beaucoup d'émotion, avec colère et, parfois, avec rage que je vois revenir sur la table le dossier de ces femmes violées dans l'est du Congo.

Je voudrais dire simplement que je ne peux pas croire à cette impuissance.

On l'a dit, c'est une négociation politique qu'il faut dans cette partie du pays où la guerre civile est en train de reprendre. Mais laissez moi vous dire, aussi, qu'il y a quelque chose qui me révolte encore plus que tout nous avons rendu visite à ces femmes, nous les avons entendues, ici, au Parlement.

Ne croyez pas, chers collègues, que je veuille remettre sur la table le dossier de l'avortement, à la lumière des urgences. Dans la plupart des législations qui, aujourd'hui, refusent l'avortement, le cas du viol constitue une exception